Als Vertreterin meiner Fraktion habe ich auch ebenso wie andere das Recht, hier an dieser Stelle klar zu erklären Wir fordern eine Abstimmung, jetzt, über den gesamten legislativen Vorgang, weil wir wollen, dass das Parlament jetzt entscheidet und nicht eine Verzögerungstaktik angewandt wird. Wir halten diesen Vorschlag für unzumutbar und wir wollen, dass er aus der parlamentarischen Verhandlung herausgenommen wird.